Frau Präsidentin! Leider hat meine quälende Erkrankung bisher verhindert, dass ich in der internationalen Öffentlichkeit mit so einer Deutlichkeit sprechen konnte, wie ich es zu anderen europäischen Themen schon gemacht habe. Aber eine Minute, Herr Kommissionspräsident. Sie sind hier in einer historischen Zeit. Sie werden gemessen werden im Bereich der Finanzmärkte an den vordringlichsten Anliegen ob es Ihnen gelingt, Regulierungen herbeizuführen, die tatsächlich Schlupflöcher ausschalten. Derzeit schließt alles, was von der Kommission kommt und was wir im Parlament bisher haben, das nicht aus. Da gibt es keine notwendigen Verbesserungen, sie werden in der Geschichte als einer dastehen, der, als das Haus schon lichterloh gebrannt hat, nicht für das notwendige Löschmaterial und schon gar nicht für neue Konstruktionsmaterialien gesorgt hat. Zweitens Eigenkapital Wenn es nicht gelingt, dieses so verhängnisvolle, verheerende Schattenbankwesen abzustellen und nicht nur einzudämmen, entziehen Sie der Realwirtschaft und auch Milliarden Bürgerinnen und Bürgern auf der ganzen Welt nicht nur ihre eigene ökonomische Handlungsgrundlage,

Denn dann sind plötzlich China und die Totalitären, die schon darauf achten, dass ihre Banken kontrolliert werden, besser dran als die Europäische Union.